În al doilea rând, în calitatea mea de coordonator al Comisiei pentru petiții și ca membru al Comisiei de mai mulți ani, aș dori să salut și să remarc cooperarea și colaborarea excelentă pe care am avut o permanent cu domnul Ombudsman European, Nikiforos Diamandouros. În calitate de coordonator al Socialiștilor și Democraților în Comisia pentru petiții, îmi exprim îngrijorarea față de numărul mare de cazuri unde presupusa administrare defectuoasă a fost cauzată de lipsa de transparență a instituțiilor europene. Țin să subliniez că atât Parlamentul European, cât și Comisia au datoria de a remedia această problemă.

Plângerile adresate Ombudsmanului, cât și petițiile adresate Comisiei pentru petiții trebuie considerate ca o oportunitate de a corecta erori și neclarități ale funcționării instituțiilor europene și ale legislației europene în beneficiul cetățenilor europeni. În această optică, Grupul Social Democrat a organizat săptămâna trecută un seminar de informare, în prezența unui important grup de jurnaliști, referitor la dreptul de petiție ca mijloc de a apropia Uniunea Europeană de cetățenii săi. Aș dori să susțin sugestia făcută în acest raport de a institui un site internet comun al instituțiilor europene, menit să ajute cetățenii la identificarea directă a instituției în măsură să le rezolve plângerea. În final, doresc să sprijin inițiativa Ombudsmanului European de a consolida cooperarea cu ombudsmanii naționali sau cu instituțiile similare, într un efort comun de a consolida încrederea cetățenilor europeni.